Wir haben es heute Abend gehört Auf dem Weg Albaniens in die Europäische Union ist es unerlässlich, dass die Regierung und das Parlament in Tirana den Modernisierungsprozess weiter vorantreiben und bereits verabschiedete Reformen umsetzen. Die Rechtsstaatlichkeit in diesem Land muss weiter gestärkt werden, die Korruption muss bekämpft werden und ebenso das organisierte Verbrechen. Die Justizreform und darauf hat Berichterstatter Fleckenstein zu Recht hingewiesen ist dabei von herausragender Bedeutung. Ohne unabhängige Justiz kann es keine funktionierende Demokratie geben.

Nach Menschen aus Syrien kamen die zweitmeisten Asylbewerber im Jahre 2015 aus Albanien.

Da fordere ich die Verantwortlichen in Albanien auf, die notwendigen wirtschaftlichen Reformen zu verabschieden, damit junge Menschen eine dauerhafte Perspektive in diesem Land haben.